Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin! Erst letzte Woche fand der EU China Gipfel statt, und ich glaube dieser Gipfel hat uns nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union für die Zukunft gewappnet ist und auch unabhängig ist.

In diesen Industriebereichen gibt es nach meiner Auffassung zwei, wo wir weltweit führend sein können und wo wir auch die Standards, wie Sie es gesagt haben, setzen können zum einen die europäische Wasserstoffindustrie und zum zweiten die europäische Batteriezellenindustrie. Ich glaube, wir haben mit unseren beiden Kommissaren Timmermans und Šefčovič zwei Leute, die jetzt schon weltweit auch für Aufsehen gesorgt haben mit konkreten Maßnahmen. Was uns noch fehlt, sind eben diese konkreten Gesetzgebungen. Ich meine nach einem chinesischen Philosophen zu sprechen Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen.